virðulegi forseti það var ekki seinna vænna að hæstvirt ríkisstjórn léti frá sér heyra um eldgosið í eyjafjallajökli en allt sem kom fram hjá hæstvirtum ráðherrum er af hinu góða það er hins vegar alveg ljóst að það þarf að bregðast við á markvissari hátt og mig langar aðeins að reifa það stuttlega það sem var mikilvægast í yfirlýsingu fjármálaráðherra hæstvirtur var að hann staðfesti að ríkisstjórnin mun tryggja fjármagn til bjargráðasjóðs til þess að greiða bætur fyrir tún og girðingar þetta er mikil hvatning fyrir bændur á svæðinu og sveitarfélagið allt þar sem vandinn er og skiptir mjög miklu máli það er ljóst að viðlagatrygging sér um húsakost og slíkt og þar er til nóg af peningum hjá bjargráðasjóði er lítið af peningum en nú var mikilvægt að gera þessa yfirlýsingu frá ríkisstjórninni þannig að það á að vera á hreinu það er nú svo að það skiptir auðvitað mjög miklu máli eins og kom fram hér að koma upplýsingum til fólks skipulega til íbúanna en það má keyra betur ég tel að það verði að grípa til þess strax að skipa ákveðna mannvirkjanefnd almannavarnir og ríkislögreglustjóri sjá um ákveðna hluti sem ríkisstjórnin fól mér en þeir eru ekki með þá verkþekkingu og kunnáttu sem þarf til að meta varnargarða skemmdir á túnum skemmdir á mannvirkjum og slíkri aðstöðu þar er æskilegast að væri þriggja hann nefnd sem stýrði því þriggja manna nefnd sem væri til að mynda skipuð að sveitarstjóranum á hvolsvelli í rangárþingi eystra landgræðslustjóra og vegamálastjóra þeir hafa allir þessa tengingu sem þarf til þess að bregðast skjótt við í öðru lagi held ég að

einnig held ég að það sé mikil ástæða til þess að virkja sjálfboðaliða sem hafa tjáð sig margir víðast hvar um landið að þeir vilji ganga til aðstoðar við bændur á eldgosasvæðinu þetta er hlutur sem þarf að virkja þetta yrði mikil hvatning fyrir íbúana og styrkur í þeirri baráttu sem þeir eiga í það sýnir kannski vel að baráttugleðin er mikil og lögregla og björgunarsveitir hafa staðið sig mjög vel í þessum hamförum sem hafa gengið yfir en það sýnir sig vel að til að mynda sigurður bóndi á önundarhorni er þegar búinn að leigja tvær gröfur og er að reyna að fá stórvirka bíla svokallaðar búkollur og er að fara að moka úr skurðunum þar eru sextíu hektarar af túnum öll túnin á önundarhorni eru ónýt og þarf að byggja upp en bóndinn sem hefur þannig versta stöðu er byrjaður að snúa vörn í sókn sama má segja til að mynda um ólaf á þorvaldseyri sem fór sjálfur í að styrkja varnargarðana sem fóru þegar hlaup gekk yfir þann hluta sveitarinnar það þarf að ganga til verka og það þarf að gera nota það þannig að allir séu að gera það sem hægt er almannavarnir og ríkislögreglustjóri eru að gera það sem þeir geta þeir sem geta gert aðra þætti betur eins og til að mynda sem ég nefndi landgræðslustjóri vegamálastjóri og að minnsta kosti sveitarstjóri rangárþingi eystra eiga að fá tækifæri til þess og umboð að taka til hendinni og leggja hönd á plóginn það gengur hraðar þá og er skilvirkara þetta skiptir miklu máli vegna þess að hver dagur er dýrmætur þeir sem hafa verið á svæðinu og séð aðstæður á jörðum sjá svo auðveldlega að það verður að bregðast strax við það er nú svo að það er ótrúlega lítið tjón í raun og veru sem hefur farið enn þá af eru gosi og vonandi er það í rénun en það eru nokkrar jarðir sem hafa farið illa og þar þarf að bregðast við þar er komið nánast steypulag á sum tún því að þessi létta aska hefur með rigningu orðið að hörðum leir hann er ekki þykkur hann er tíu til fimmtán sentímetrar en það þarf að bregðast við með réttum tækjabúnaði og þar þarf að virkja þá aðila sem ég nefndi að vanti inn í myndina það er þakkarvert að ríkisstjórnin hefur nú tilkynnt að tjónið verði bætt fjármagn yrði tryggt til bjargráðasjóðs en það þarf að standa vel með fólkinu því að það þarf að byggjast á baráttugleði og bjartsýni sem gert er fram undan við höfum öll færi á því að komast út úr þessu á þokkalegan hátt